Doamnă președintă, parteneriatul estic cred că este cea mai mare realizare pe politică externă în ultimii zece ani, dar el trebuie dezvoltat. Eu sunt din Iași, România, și apreciez multe dintre proiectele transfrontaliere, iar România poate fi un exemplu de bune practici în ceea ce privește asistența medicală de urgență transfrontalieră cu Republica Moldova sau în ceea ce privește bursele de studiu. Pe de altă parte vă mai spun că pe lângă cele două sute de proiecte poate mai introduceți și altele. Cei din Republica Moldova, cetățenii români din Republica Moldova vor ca acele tarife de roaming să fie același ca și în Uniunea Europeană. Au rude plecate în străinătate și pe care nu le pot suna, ori pe de altă parte să poată și ei munci în Europa pentru că, dacă suntem în această fază în care oamenii sunt cei mai importanți, le putem dobândi astfel încrederea în valorile Uniunii Europene și, de ce nu, să ajungă ușor până în Uniunea Europeană pe acea autostradă a unirii finanțată prin fonduri europene de la Târgu Mureș și Iași și Chișinău. Sunt convins că puteți include aceste proiecte pentru ceea ce vreți să dezvoltați, iar parteneriatul estic să treacă la o nouă etapă, pentru că într adevăr dincolo de geostrategie, dincolo de politici, oamenii sunt cei mai importanți, iar pe cei de acolo, chiar din est, îi văd tot ca cetățeni europeni în următorii zece ani.